Presidente, diez años, presidente, diez años desde la entrada en vigor del Tratado de Lisboa y lo que hemos tenido es una crisis financiera, una crisis inmigratoria, la crisis del No hemos sabido resolver ninguno de estos problemas. Está bien que debatamos, por tanto, el futuro de la Unión, pero, cuidado, porque parece ser que la solución es seguir caminando hacia aquello que lo ha provocado, que es la federalización de Europa.

A mi entender, la solución debe ser, efectivamente, la de una conferencia libre en la que no se excluyan las opiniones de más del 20 de este Parlamento, que ha sido excluido directamente de la misma redacción del texto de la propuesta que se lleva al Pleno. ¿Ese es el futuro de la Europa que ustedes quieren? El futuro de una Europa que empieza sancionando a dos Estados miembros y que continúa excluyendo del debate ―repito― a más del 20 de la población europea. Existen otros europeos que quieren una Europa de naciones libres, de naciones soberanas, que cooperan libremente defendiendo sus tradiciones.